Jsem rád, že se do této spolupráce zapojí i moje země, Česká republika. Řadu let jsme po schválení Lisabonské smlouvy jen přešlapovali na místě. Teprve bezprecedentní množství konvenčních a hybridních výzev nás donutilo zamyslet se nad naším společným potenciálem a začít jednat. Žádný členský stát není sám o sobě schopen řešit složité bezpečnostní problémy, před nimiž v současnosti stojíme.

Jasné je například pojmenování hrozeb, ať už je to terorismus, pokračující válka Ruska proti Ukrajině, nezákonná anexe a militarizace Krymu či jaderné hrozba Severní Koreje. Jasné je i ve výčtu kroků, které by měly k zajištění naší společné bezpečnosti následovat. Přikládám velkou důležitost posílení mandátu misí společné bezpečnostní a obranné politiky i reformě jejich financování.

Musíme se také zabývat větší spoluprací těchto misí s agenturami Europol a Frontex.